Zajtra sa na parlamentnom zhromaždení Rady Európy bude hlasovať o správe britskej socialistky McCafferty s názvom Prístup žien k zákonnej lekárskej starostlivosti, problém neregulovaného používania výhrady vo svedomí. Dôrazne treba odsúdiť túto správu, ktorá bezprecedentným spôsobom predstavuje závažný zásah a ohrozenie suverenity členských štátov, princípu subsidiarity a základného práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Správa sa totiž zameriava najmä na oblasť takzvanej reprodukčnej zdravotnej starostlivosti pre ženy a potraty, sterilizáciu, ale tiež, prosím pekne, citujem utíšenie bolesti prostriedkami na skrátenie života pre nevyliečiteľne chorých pacientov, čo znamená aktívnu eutanáziu. Tento dokument Rady Európy dokonca požaduje od členských štátov, aby zaviazali poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby poskytoval požadovanú liečbu, na ktorú má pacient nárok zo zákona navzdory jeho alebo jej výhrady vo svedomí. Navyše vyzýva na vytvorenie akéhosi registra ľudí, ktorí si tu výhradu uplatňujú a potom ich navrhuje v istom zmysle prenasledovať.